og leita með þessari tillögu til þingsályktunar eftir heimild til þess að fullgilda fyrir íslands hönd fríverslunarsamning milli ríkja efta og úkraínu hann var undirritaður af okkar hönd hér í reykjavík í júní á síðasta ári eins og í tilvikum fyrri samninga er hér sömuleiðis leitað heimildar til þess að fullgilda landbúnaðarsamningi milli íslands og úkraínu sem var líka undirritaður sama dag þessi samningur við úkraínu er mikilvægur til þess að bæta aðgang fyrirtækja í efta ríkjunum þar á meðal íslenskra á markaðnum þar hann mun draga úr eða afnema viðskiptahindranir og bæta þar með samkeppnisstöðu fyrirtækja í efta ríkjunum það þarf ekki að fjölyrða um mikilvægi þess með tilliti til framtíðarhagsmuna íslands að staðfesta þennan samning úkraína er gríðarlega fjölmennt ríki og það á að ég hygg glæsta framtíð fyrir höndum þar blasir það við að ríkið er að rífa sig aftur úr tíma forneskju og afturhalds í stjórnarháttum þar fer svona lýðræðið heldur fram á veg þó stundum hafi kannski sumum mátt að það mætti gerast hraðar það er alveg ljóst að þarna er að finna framtíðarmarkaði fyrir íslendinga þess vegna er mikilvægt að við ráðumst í það að gera samning af þessu tagi fyrst hér er nú verið að tala um viðskipti við úkraínu er nú rétt að nefna það að norrænir menn áttu að fornu mikil viðskipti við hið forna garðaríki sem meðal annars stóð ú úkraínu og um úkraínu lágu viðskiptaleiðir víkinga á sínum tíma og þeir sigldu þar eftir ám og gerðu þar garðinn frægan svo um var skrifað og miklar sögur stóðu af þessi fríverslunarsamningur kveður á um lækkun og niðurfellingu tolla á ýmsar iðnaðarvörur sjávarafurðir og unnar landbúnaðarvörur athyglisvert er og mikilvægast fyrir okkur að tollar á helstu sjávarafurðir falla niður frá gildistöku samningsins eða eftir að fimm til tíu ára aðlögunartímabili er lokið sama gildir um iðnaðarvörur frá íslandi þessi samningur er af svokallaðri annarri kynslóð fríverslunarsamninga hann inniheldur

samkeppnismál opinber innkaup stofnanaákvæði og sömuleiðis mikilvæg ákvæði um lausn ágreiningsmála landbúnaðarsamningurinn milli íslands og úkraínu er síðan viðbótarsamningur hann er gerður með vísan til fríverslunarsamnings efta ríkjanna og úkraínu viðskipti með óunnar landbúnaðarvörur falla undir hann eins og þá landbúnaðarsamninga sem ég hef lagt hér fyrir þingið í dag úkraína mun til dæmis fella niður tolla á lifandi hross tollar á íslenskt lambakjöt falla að fullu niður að loknum fimm ára aðlögunartíma við munum fella niður tolla á ýmsar matjurtir og ávaxtasafa ég legg til frú forseti að þegar þessari umræðu er lokið verði tillögunni vísað til síðari umræðu